Señor Presidente, coincido con el diagnóstico del informe la inestabilidad en el empleo, los bajos salarios, la subcontratación indiscriminada y, en general, las condiciones laborales precarias son factores que contribuyen decisivamente a aumentar la siniestralidad laboral y a empeorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando una empresa no hace sus deberes en materia de seguridad, se producen dramas como el de cincuenta trabajadores intoxicados por mercurio en la fábrica de Asturiana de Zinc, en mi región, en Asturias. Y es que las enfermedades laborales las pagamos, al final, todos y todas en forma de pérdida de productividad de nuestras economías y mayores gastos para nuestros sistemas nacionales de salud y seguridad social. Asumo también el enfoque de género de este informe porque Europa necesita políticas globales de conciliación, en lugar de seguir sobreexplotando a mujeres con dobles y triples jornadas. Y mi voto para este informe y sus recomendaciones es positivo, pero también quiero hacer una advertencia a los socialistas europeos, porque seguir apoyando las políticas de austeridad y la ATCI significa seguir ahondando en la precariedad